Problem wolności mediów w Unii Europejskiej to problem dotyczący spraw fundamentalnych.

Niestety, poza zainteresowaniem i werbalną wrażliwością Komisji Europejskiej na sprawy naruszeń wolności słowa w niektórych krajach, widzimy również podwójne standardy ze strony Komisji, co budzi niestety pewien smutek i zaniepokojenie. Bo nie powinniśmy patrzeć, gdzie te wolności mediów są ograniczone, jaki to kraj, przez kogo rządzony przez lewicę, prawicę czy przez liberałów ale reagować zawsze wtedy, gdy wolność mediów jest naruszana. To byłby ten standard, ten fundament, to, z czym Unia Europejska powinna się kojarzyć, jeśli faktycznie poważnie traktować wrażliwość związaną z naruszaniem tej fundamentalnej zasady, tego filaru Unii Europejskiej.